Wir haben es in der letzten Zeit mit einer Explosion der Taten und mit einer Explosion der Zahl der missbrauchten Kinder zu tun. Das Internet ist Segen für viele Bereiche, in denen wir Wirtschaft und Arbeitsplätze fördern können, das Internet ist aber Fluch für diejenigen, die darüber Opfer von Verbrechen werden.

Wir haben das EC3 eingerichtet, und nachdem wir wissen, dass das Internet die Hauptplattform ist, ist es wesentlich, dass es überhaupt genügend Personal gibt, um dieser spezifischen Verbrechensform auch mit genügend Personal zu begegnen.

Deshalb meine erste Bitte Wir brauchen eine adäquate personelle Ausstattung, um diesen Verbrechen entgegenwirken zu können. Zweite Bitte Die Umsetzung der Richtlinie muss in den Mitgliedstaaten dringendst beschleunigt werden, und alle Mitgliedstaaten müssen die Umsetzung der Richtlinie, die seit 2011 gilt und wirklich gut ist, tatsächlich durchführen.

Die Kooperation ist gut. Letzter Punkt Beim Thema Verschlüsselung müssen wir darauf achten, dass sie auf der einen Seite wichtig ist, um Spionage abzuwehren, um Sicherheit, privacy zu garantieren. Auf der anderen Seite müssen wir Methoden finden, um damit nicht die Schwerstverbrecher zu schützen, die Tausende von Kindern in dieser Welt vergewaltigen und